Spoštovani gospe poslanke, gospodje poslanci! Povsem gotovo je, da je minula gospodarska in finančna kriza pokazala, da obstoječi makroekonomski modeli in finančna teorija niso sposobni pojasniti procesov, ki oddaljujejo cene finančnih instrumentov od njihovih fundamentalnih vrednosti. To je potrebno razumeti, zato ker bo vsekakor potrebno narediti politični napor za okrepitev regulacije finančnih trgov. Cilj je gospodarska politika, oprta na makroekonomske modele, ki v veliko večji meri upoštevajo poslovne cikluse in vsakovrstne nestabilnosti, zlasti one, ki vodijo k finančnim krizam. Vse, kar so nam govorili v zadnjih desetih letih, je bilo lažno. Trgi niso delovali sami od sebe, ustvarjalci finančnih instrumentov pa niso bili nezmotljivi genialci. Odkrili smo pravzaprav, da je bil denar politični instrument, čez noč si je bilo mogoče izmisliti milijarde evrov, ki so prav tako čez noč izginile pod pogojem, da sta se s tem strinjali ali pa sta tako želeli Vlada ali centralna banka. Svetovni finančni mojstri so prepričevali javnost, da njihovi modeli odlično funkcionirajo, tehnike obvarovanja pred tveganji in metode njihove razpršitve pa, da so razvite do popolnosti. Vsi so se delali, kakor da razumejo komplicirane modele, na katerih temeljijo ezoterični finančni instrumenti. Finančna ravnotežna spretnost je izrazila zmagoslavje nad zdravim razumom. Dejstvo pa je, kajpada, da je težko nasprotovati nekomu, ki v letu dni na newyorškem Wall Streetu ali pa v londonskem Cityju zasluži toliko kot, denimo, univerzitetni profesor v celem življenju. Na taki ravni razmišljanja je zlahka narediti napako, tako da se brezobzirnost in nesramnost spremenita v pamet, znanje in vrlino. Nezadostna regulacija finančnih aktivnosti pa nima vpliva samo na nelegalne prakse, marveč spodbuja pretirano špekulativnost pri tistih, ki neprestano hlastajo za zaslužkom. Zato nam je potreben jasen uvid v funkcioniranje posameznih inštitucij, predvsem pa, kako lahko posamezne inštitucije prispevajo k ustvarjanju spodobnejše ekonomske ureditve. Nova zakonodaja s področja trga finančnih instrumentov vliva upanje, da se ne bodo ponovile stare velike napake, ker temelji na spoznanju o pravilnosti ugotovitve, da je eno poznati cilj, nekaj povsem drugega pa je, kako ta cilj doseči. V poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije bomo Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov podprli. Ravno tako pa bomo podprli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov, zato ker sta ta dva zakonska akta v neposredni povezavi z osnovnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Hvala lepa.